cette tragédie, cet incendie qui a frappé cette usine textile à Shulia, près de Dacca, au Bangladesh, au mois de novembre dernier, tragédie qui a provoqué au moins 112 victimes, dont beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes femmes, et qui pose, comme vous l'avez légitimement fait, par vos interpellations, Mesdames et Messieurs les députés, la question des normes sociales dans l'industrie du textile, de l'habillement, en Asie du Sud.

c'est un sujet de préoccupation que nous partageons. Bien sûr, les conclusions de différentes enquêtes qui ont été menées sont variables, mais nul ne conteste que les règles de sécurité les plus élémentaires étaient régulièrement violées dans cette usine. Phil Bennion, tout à l'heure, et Tokia Saïfi, ont bien fait de rappeler cette responsabilité partagée, qui est bien sûr celle des grands groupes multinationaux je vais y revenir mais aussi, comme Phil Bennion l'a dit, la responsabilité des directeurs, de ceux qui sont, sur le terrain, responsables d'une usine qui violait

Le débat actuel souligne aussi la reconnaissance croissante de l'intérêt immédiat pour l'Union européenne de la sécurité au travail dans les usines de nos partenaires commerciaux et nous devons saisir l'occasion de cette tragédie pour aboutir à de meilleurs progrès, à des améliorations concrètes.

relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

les relations commerciales de l'Europe avec le reste du monde.

de nos relations avec nos partenaires sur les marchés publics ou de la responsabilité sociale des entreprises, que vous avez évoquée les uns et les autres, ce sujet m'interpelle. Comme vous le savez, la Commission est engagée dans la promotion de cette nouvelle exigence de la responsabilité sociale des entreprises nous avons d'ailleurs élaboré une communication en 2011 sur ce thème, et nous avons proposé, à la fin de l'année dernière, un plan d'action dans le domaine du droit des sociétés, de la gouvernance d'entreprises, de la responsabilité sociale, et tout cela, s'agissant de nos entreprises qui font du commerce, doit aboutir, Madame Weiler, à ce que je qualifierai, après d'autres, comme une forme de commerce équitable, plus juste, plus humain. Nous proposerons, dans le courant de ce premier trimestre 2013, une action législative sur la transparence non financière.

Dans le même esprit, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement de discours ou de vœux pieux pour l'avenir, je vous rappelle que vous êtes en train de discuter en ce moment même d'un texte que je vous ai présenté, concernant la transparence country by country dont l'objectif est que nos 600 entreprises cotées ou non cotées qui travaillent dans le domaine de l'extraction minière des ressources naturelles, qui exploitent ces ressources dans beaucoup de régions du monde, en Afrique notamment, ou en Asie, ou dans le domaine de l'exploitation forestière, soient obligées de rendre des comptes, de manière qu'on sache qui paie quoi et à qui. Voilà un texte qui est en cours de discussion devant votre Assemblée et au Conseil des ministres. S'agissant du Bangladesh, la promotion des droits des travailleurs est un des principaux objectifs de notre stratégie en matière de droits de l'homme. L'Union européenne poursuivra sa collaboration avec le gouvernement du Bangladesh, pour intensifier ses initiatives dans le secteur des entreprises de commerce de détail, de vêtements, de textiles, comme dans d'autres pays d'Asie du Sud, qui suscitent les mêmes préoccupations. Nous continuerons également à soutenir les défenseurs des droits de l'homme, qui militent en faveur des droits sociaux et qui jouent un rôle très important. Je veux d'ailleurs vous confirmer et je le dis notamment à Thomas Mann et à Bernd Lange que la Commission va publier un rapport sur les formes les plus tragiques ou les plus inacceptables, les pires formes de travail et de commerce, qui touchent notamment trop d'enfants dans le monde. Nous publierons ce rapport dans les toutes prochaines semaines.

Nous avons besoin d'une utilisation combinée, efficace, intelligente de nombreux instruments la diplomatie publique et politique, la diplomatie économique, le dialogue politique, les programmes de développement qui sont un levier important et qui doivent être conditionnés au respect d'un certain nombre de règles ou de conditions la politique commerciale, et puis, ce que je viens d'évoquer moi même en termes de responsabilité sociale pour nos entreprises. Nous travaillons avec nos collègues de différentes parties de l'Union, ainsi qu'avec nos homologues des États membres, pour que nos interventions soient aussi coordonnées et donc aussi efficaces que possible.

Nous espérons, comme Mme Lambert l'a souligné, que la réunion tripartite qui vient d'avoir lieu entre syndicats, organisations patronales, autorités publiques aboutira, sur ce point, au respect des lois sociales existantes. Alejandro Cercas, Daniel Caspary, Jutta Steinruck, ont évoqué l'Organisation internationale du travail, avec laquelle nous entretenons évidemment un partenariat, pour promouvoir les règles de santé des travailleurs, la sécurité au travail.

Nous allons nous interroger sur notre contribution, à la suite du communiqué du 15 janvier 2013 et de cette réunion tripartite soutenue par l'OIT.

Je vous promets de les transmettre à mes collègues, Mme Ashton et

Je pense pouvoir dire en leur nom qu'ils sont d'accord et qu'ils seront d'accord, Monsieur Caspary, pour engager une réflexion, avec leurs équipes et leurs services, et proposer des actions de suivi efficaces, durables et rapides. L'OIT a des conventions qui établissent et précisent des normes en matière de sûreté, de santé sur le lieu de travail.

Je transmettrai donc ces idées à mes collègues, mais aussi à

M. Andor, dont les services travaillent, comme les miens, sur certains aspects des questions que vous avez bien voulu évoquer.

Voilà ce que je pouvais dire au nom de Mme Georgieva, qui s'excuse encore une fois de n'avoir pu rester, pour des raisons liées à son agenda de travail à Bruxelles, jusqu'à la fin de ce débat, dont je vous remercie.